Bei dieser Reform handelt es sich zweifellos um eine recht technische Reform. Der Bericht ist die vierte Reform des Gerichts und gleichzeitig ein Follow up zum Bericht Marinho e Pinto, in dem wir ja bekanntermaßen die Anzahl der Richter von 28 auf 56 erhöht haben, sodass jeder Mitgliedstaat nun zwei Richter nominieren konnte. Die Erhöhung damals erfolgte unter der Bedingung, dass das Gericht für den öffentlichen Dienst aufgelöst wurde und jene Streitsachen wieder an den Europäischen Gerichtshof verwiesen wurden. Die Änderungsbestimmungen sind nun klarer, und die Vorschriften über die Fachgerichte entfallen, weil derzeit kein Fachgericht existiert. Der Bericht beinhaltet außerdem eine Änderung der Verfahrensorganisation des Gerichts und dessen interner Organisation, die zu begrüßen ist. Weiters und das ist mir nun ein besonderes Anliegen verdeutlicht der Bericht von Frau Delvaux einmal mehr, dass eine ausgewogene Vertretung von Männern und Frauen auch bei der Besetzung von Richtern stattfinden muss. Ich möchte daran erinnern, dass wir das bei der Abstimmung über den Bericht Marinho e Pinto geradezu zu einer Bedingung gemacht haben und wir an den Rat appelliert haben, auf dieses ausgewogene Verhältnis Bezug zu nehmen, wenn die Nominierungen vorgenommen werden.

Das wünsche ich mir gleichermaßen auf europäischer Ebene.